Pont itt az ideje, hogy fontos döntéseket hozzunk a vállalkozások és a lakosság egyik legnagyobb fix költségével, az energiával kapcsolatban. Tudjuk, mit kell tenni EU szinten, hogy kevesebb nyersanyagból, nagyobb hatékonysággal biztonságos energiaellátást biztosítsunk.

Tudjuk, hogy EU szinten kell összekapcsolni a hálózatokat, hogy csökkenjen külső függőségünk és javuljon a beruházási kedv.

Tudjuk, hogy nagyléptékű infrastruktúra beruházásra van szükség, mert a késlekedésnek súlyos ára van.

Tudjuk, hogy az ezért felelős intézményeket alulfinanszírozzuk.

Tudjuk, hogy a digitális korban az energia hozzáférés a lenni vagy nem lenni kérdése.